Właśnie tutaj, w Parlamencie Europejskim powinniśmy dzisiaj rozmawiać o tym, co się dzieje w Wenezueli, gdzie dyktator łamie prawa, zwalcza opozycję, zamyka niezależne stacje telewizyjne, wywłaszcza przedsiębiorców, zamyka różnego rodzaju instytuty.

To jest ewidentne łamanie praw człowieka.

Prowokacyjne działania wobec Kolumbii, wspieranie partyzantki FARC to są fakty, które mogą naprawdę doprowadzić do realnego konfliktu w regionie.